Piața internă presupune accesul oricărei întreprinderi europene la achizițiile efectuate în oricare stat membru. Directiva serviciilor garantează că orice întreprindere europeană poate presta servicii în orice alt stat membru, inclusiv prin mijloace electronice. Piața internă are nevoie de asigurarea interoperabilității între sistemele de guvernare electronică și, deci, și a sistemelor de semnătură electronică și a sistemelor de licitații efectuate prin mijloace electronice.